Ale musimy pamiętać, że Białoruś to nie Portugalia leży tam, gdzie leży, i najważniejszym jej partnerem pozostaje Rosja.

Przypomnę Białoruś przestała być państwem, gdzie są więźniowie polityczni, podjęto wysiłki na rzecz kontroli fitosanitarnej, ochrony powietrza, systemu bolońskiego, jego wdrożenia. Nie byłem zwolennikiem tej rezolucji, ale byłem zwolennikiem debaty. Musimy uwzględnić fakt, że pogarszająca się sytuacja na Białorusi jest efektem nie działań polityków, ale oddolnym sprzeciwem społeczeństwa na pogarszającą się sytuację ekonomiczną i gospodarczą, ale także polityczną. Niestety w obecnej sytuacji głównie politycy są odbiorcami negatywnych, nieadekwatnych reakcji samych władz. Lebiedźka, Rymaszewski, Statkiewicz są dotykani rozmaitymi represjami przede wszystkim za to, że są.

Dziś Parlament Europejski podejmuje rezolucję, w której nie skłania się jeszcze do nakładania czy powrotu do sankcji na Białoruś, ale ostrzega władze Białorusi, że ta droga, która została podjęta w marcu, i nieadekwatne represje wobec opozycji, wobec społeczeństwa mogą zakończyć się też rezolucją i powrotem do sankcji. Nikt na tej sali prawdopodobnie tego nie chce, ale ten głos Parlamentu Europejskiego dziś jest niezwykle ważny, bo jest ostrzeżeniem.